um klukkan tvö í dag að loknum störfum þingsins fer fram umræða utan dagskrár um undirbúning loftslagsráðstefnu í kaupmannahöfn málshefjandi er háttvirtur þingmaður illugi gunnarsson hæstvirtur umhverfisráðherra kolbrún halldórsdóttir verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund